herra forseti ég ásamt öðrum í þingflokki frjálslynda

lánakjör einstaklinga hér á landi og annars staðar á norðurlöndum þingsályktunartillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela viðskiptaráðherra að leita leiða til að koma skipan húsnæðislána og lána til neytenda í svipað horf og annars staðar á norðurlöndum þannig að verðtrygging verði afnumin og samkeppni á lánamarkaði fyrir neytendur tryggð gjaldtaka lánastofnana verði svipuð og annars staðar á norðurlöndum þá láti ráðherra fara fram skoðun á orsökum þess að lánakjör neytenda eru önnur á íslandi en um ræðir annars staðar í okkar heimshluta ítrekað hefur komið fram í samanburðarkönnunum milli íslands og annarra norðurlanda að lánakostnaður einstaklinga og fjölskyldna mun hærri hér en annars staðar í okkar heimshluta hvorutveggja kemur til að vextir eru almennt hærri en um ræðir í okkar heimshluta og við bætist verðtrygging á lengri lán í samnorrænni samanburðarkönnun sem nefnd var á hvaða kjörum er bankaþjónusta í boði fyrir einstaklinga sem unnin var fyrir tæpum tíu árum kom fram að þjónustugjöld banka hér eru almennt hærri en í nágrannalöndunum ýmsum kann að finnast langt til seilst að vísa til samanburðarkönnunar sem var gerð fyrir tíu árum en það er sama hvort litið er til lengri eða skemmri tíma lán eru dýrari hér en annars staðar í okkar heimshluta í yfirliti frá samkeppniseftirlitinu frá tuttugasta og þriðja ágúst síðastliðinn var kynnt skýrsla um bankamarkað á norðurlöndum og í því tilefni var tekið fram eftirfarandi meiri vaxtamunur er á íslandi en á norðurlöndunum annars samkeppniseftirlitið telur nauðsynlegt að gripið verði til aðgerða til þess að auka hreyfanleika viðskiptavina bankanna en það er mikilvæg forsenda fyrir aukinni virkni og samkeppni á markaðnum í lok þessarar samantektar samkeppniseftirlits íslands og annarra norðurlandaþjóða segir með leyfi forseta ætla verður að bankar og sparisjóðir hafi bolmagn til að efla samkeppni og þjónustu sínum neytendum til hagsbóta og samkeppniseftirlitið bendir á að mikil samþjöppun á íslenska bankamarkaðnum getur hamlað virkri samkeppni því er nauðsynlegt að koma í veg fyrir allar aðgangshindranir að markaðnum og ryðja úr vegi samkeppnishindrunum sem unnin var af neytendasamtökunum þar sem var um að ræða könnun á húsnæðismarkaði á íslandi og norðurlöndunum frá því í nóvember tvö þúsund og fimm þar kemur meðal annars fram í fréttatilkynningu með leyfi forseta sem niðurstaða könnunar það er dýrara í upphafi að taka húsnæðislán hér á landi þar sem lántökugjald íslenskra fjármálafyrirtækja er umtalsvert hærra en að jafnaði í hinum níu löndunum sem sagt okkar næst löndum í evrópu síðan segir þegar kemur að því að greiða lánið til baka er það miklu dýrara fyrir íslenska neytendur en nágrannaþjóðir okkar og því valda því einkum þrír þættir í fyrsta lagi að vaxtastig á húsnæðislánum er að jafnaði lágt í flestum viðmiðunarlöndunum og virðast lántakendur njóta þess víðast hvar í öðru lagi vextir hér eru þeir hæstu á því svæði sem könnunin nær til raunvextir eru að jafnaði frá tvö og tæplega fimm prósentustigum hærri en í hinum evrópulöndunum í þriðja lagi kostnaður við greiðslu afborgana er mun hærri og uppgreiðslugjald er yfirleitt hærra þetta er sem sagt niðurstaða könnunar sem var unnin í tíu evrópuríkjum þeim sem eru næst okkur í evrópu norðurlöndin bretland írland þýskaland og austurríki í samantekt segir

þekkist ekki nema einungis hér en síðan segir nafnvextir á íslandi eru til muna hærri en á hinum norðurlöndunum þegar litið er til lána með breytilegum vöxtum en ekki er mikið um húsnæðislán með breytilegum vöxtum á íslenskum lánastofnunum þá eru lægstu nafnvextir slíkra lána um fimm átta prósent hærri en þar sem þeir eru lægstir á norðurlöndunum það er í danmörku síðan er vikið að því og rakið í þessari greinargerð og þessu yfirliti þessari samanburðarkönnun með hvaða hætti og hvernig að þessu er staðið og hversu íslenskir lántakendur búa við allt allt önnur og mun verri kjör en fólkið í okkar nágrannalöndum þorvaldur gylfason prófessor við viðskiptadeild háskóla íslands hefur bent á að vaxtamunur á íslandi hafi farið vaxandi frá nítján hundruð níutíu og níu og sé nú kominn á milli tólf og fjórtán prósent en hafi verið í kringum fjögur prósent árið nítján hundruð níutíu og níu en verið hægt vaxandi frá þeim tíma og sé nú kominn um fjórtán prósent hagfræðingur neytendasamtakanna segir varðandi þessi atriði með leyfi forseta í grein sem hann skrifar átjánda september tvö þúsund og sjö heimilin í landinu skulduðu í lok júlí sjötíu og fimm komma sex milljarða í svokölluð yfirdráttarlán eða sem nemur tvö hundruð fimmtíu og tvö þúsund á hvern einstakling þessar skuldir jukust um sautján prósent milli mánaða eða ellefu milljarða og eru nú tíu prósent af skuldum heimilanna þessi lán eru að meðaltali á tuttugu prósent en ekki tæpum tíu prósent vöxtum eins og húsnæðislánin þetta er sem sagt sú staðreynd sem blasir við í íslensku þjóðfélagi

segir með leyfi forseta ljóst er miðað við skuldastöðu heimilanna í dag að miklir erfiðleikar verða innan skamms tíma vegna ofurvaxta lánastofnana og verðtryggingar þorvaldur gylfason prófessor við viðskiptadeild háskóla íslands segir með leyfi forseta að yfirdráttarvextir séu um átján þúsund krónur á hverja fjögra manna fjölskyldu í landinu að meðaltali og bendir á að lán séu hér dýrari en annars staðar í okkar heimshluta vegna þess að hér skorti eðlilega samkeppni á lánamarkaði

og yfirdráttarvextir þar sem þeir eru hæstir komnir upp í tæplega tuttugu og fjögur prósent eða tuttugu og þrjú komma níutíu og fimm prósent og vextir af vísa fjölgreiðslum eru tuttugu og þrjú komma átta prósent þetta eru slíkir ofurvextir að það getur ekki nokkur staðið undir því þar til viðbótar erum við með mjög sérstakt fyrirkomulag sem heitir verðtrygging lána þar sem við erum með sérstaka tilbúna reiknieiningu sem fundin er upp og búin til með ákveðnum hætti sem heitir vísitala neysluverðs til verðtryggingar ef við skoðum hvernig það er og hvernig það kemur út liggur fyrir að algengustu lán sem eru verðtryggð eru annað hvort til tuttugu og fimm ára eða fjörutíu ára og ef við skoðum

sem er verðtryggt

miðað við að um sé að ræða fjögur komma fimmtán prósent vexti á ári og áætlaða vísitöluhækkun fjögur og hálft prósent það er svona góð vaxtakjör bjóðast nú ekki á markaðnum í dag en við skulum samt miða við það og athuga hvernig þetta dæmi lítur út miðað við endurgreiðslu við erum að tala um tíu milljónir króna lán það sem lántakandi fær í hendurnar eru níu komma sex fimm núll milljónir ekki tíu milljónir heldur níu komma sex fimm núll milljónir króna vegna hvers vegna þess að það dragast frá lántöku og stimpilgjald en hver er heildarendurgreiðslan af þessum níu þúsund sex hundruð og fimmtíu milljónum króna þegar upp er staðið fimmtíu og sex milljónir fjögur hundruð sextíu og þrjú þúsund sjö hundruð fjörutíu og sex krónur á því tímabili sem um ræðir vegna þess að við erum að þessa sérkennilegu aðferð að við erum með verðtryggðu lánin sem eru í raun þannig að lántakandinn er að taka vexti af láni og borgar síðan af þeim vexti og verðbætur í tuttugu og fimm ár og allt að fjörutíu árum og verðbæturnar reiknast mánaðarlega og leggjast á höfuðstólinn síðan eru reiknaðir vextir og verðbætur af þeim verðbótum síðan áfram mánaðarlega af uppfærðum höfuðstól þetta kerfi hefur reynst lántakendum dýrt og satt best að segja þarf hugdirfð og hugmyndaflug til að búa til lánaumhverfi sem er jafn óhagkvæmt lántakendum og raun ber vitni hvers vegna þurfum við ein þjóða að búa við svona kerfi hvað réttlætir það að hér á landi séum að við séum eina þjóðin sem þarf að hafa þessa aðferð í sjálfu sér geta menn velt því fyrir sér hvort þetta hafi verið nauðsynlegt á sínum tíma miðað við óeðlilegar aðstæður þegar hagstjórnin var það léleg í landinu að um var að ræða stöðuga óðaverðbólgu og lánsfé var að komast til þurrðar þá þurfti að bregðast við óeðlilegu ástandi með óeðlilegum ráðstöfunum en þegar við höfum þjóðfélag þar sem er annað uppi á teningnum er þá eðlilegt að við viðhöldum hinum óeðlilegu ráðstöfunum er eðlilegt að við látum neytendur á íslandi endalaust gjalda þess lántakendur að það var óeðlilegt ástand á íslandi fyrir tæpum tuttugu árum er ekki miklu eðlilegra að við förum að feta okkur inn á og miða við það sem hér segir og lagt er til í þessari þingsályktunartillögu að lánakjör og lánaumhverfi fyrir einstaklinga í landinu verði með svipuðum hætti og í okkar nágrannalöndum aðeins til viðmiðunar til þess að benda á virðulegur forseti á það hversu sérkennilegt þetta allt saman er

vísitala neysluverðs til verðtryggingar þróast með allt öðrum hætti en gerist í veröldinni varðandi það þegar fólk er að taka lán í alvörumynt þar sem viðviðkomandi mynt þarf ekki einhverja viðbjóðslega hækju eins og íslenska krónan sem er þessi verðtryggingin það er vísitala neysluverðs til verðtryggingar ef borið er saman til dæmis verð á gjaldmiðlum sem voru til árið tvö þúsund og eru nú nokkuð algengir í samanburði hér á landi var dollar eitt hundrað og tvö þúsund og þá þurfti áttatíu og fimm krónur

en í dag er gengi dollara sextíu og einn komma sjötíu og sjö krónur dollari hefur lækkað á tímabilinu þessu sjö ára tímabili um tuttugu og sjö prósent rúm á sama tíma hefur pundið sem kostaði fyrstu okt tvö þúsund hundrað tuttugu og tvær krónur kostar í dag hundrað tuttugu og sex krónur og hefur hækkað um þrjú prósent á tímabilinu jenið var áttatíu aurar en er núna fimmtíu og þrjú aurar og hefur lækkað um þrjátíu og fjögur prósent en á þessum sama tíma og dollar og jen hafa lækkað um þrjátíu prósent og þar af leiðandi lán þeirra sem hafa tekið lán í þeim gjaldmiðlum hvað skyldi þá vísitala neysluverðs til verðtryggingar hafa hækkað jú hún hefur hækkað hvorki meira né minna en um þrjátíu og sjö komma þrjú prósent þannig að vísitala neysluverðs til verðtryggingar slær út alla gjaldmiðla þetta er sterkasta viðmiðunin og reiknieiningin sem hægt er að hugsa sér á sama tíma og dollari og jen lækka um tæp þrjátíu prósent dollarinn og rúm þrjátíu prósent jenið þá hækkar vísitala neysluverðs til verðtryggingar um tæp fjörutíu prósent

nú skulum við segja nú er einhver sem segir hér er verið að taka einhverja vísbendingu eða tímabil sem er hagkvæmt í viðmiðuninni en svo er ekki menn geta til dæmis skoðað hvað var að gerast fyrsta október tvö þúsund og fimm og allt ber að sama brunni það er enginn alvöru gjaldmiðill í heimi sem stendur snúning vísitölu neysluverðs til verðtryggingar þetta eru slíkir afarkostir virðulegi forseti að það verður ekki unað við það að íslenskir lántakendur þurfi að sæta þessum afarkostum hér er um svo mikið hagsmunamál fyrir íslenskar fjölskyldur fyrir íslensk heimili að ræða að þó að við séum með hæsta markaðsstuðning í heimi varðandi landbúnaðinn er sá markaðsstuðning hjóm eitt miðað við þær álögur sem eru lagðar á einstaklinga og fjölskyldur vegna þess að við njótum ekki eðlilegra lánakjara í þessu landi ég legg til að þingsályktunartillögunni verði vísað til viðskiptanefndar